öryggi þá þarf jafnframt að fella inn í samninginn eftirfarandi gerðir í fyrsta lagi reglugerð evrópuþingsins og ráðsins númer átta hundruð áttatíu og þrjú tvö þúsund og fjögur um samræmingu almannatryggingakerfa í öðru lagi reglugerðir sömu aðila númer níu hundruð áttatíu og sjö og níu hundruð áttatíu og átta tvö þúsund og níu um breytingu á fyrrnefndri reglugerð um samræmingu almannatryggingakerfa í þriðja lagi þrettán ákvarðanir og tvenn

þegar er fyrir hendi númeruð fjórtán hundruð og átta sjötíu og eitt en hún fjallar um beitingu almannatryggingareglna gagnvart launþegum sjálfstætt starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem flytjast á milli aðildarríkja reglugerðin kemur í stað annarrar númer fjórtán hundruð og átta sjötíu og eitt markmið hennar er að einfalda reglurnar frá því sem áður var og færa til nútímahorfs ég undirstrika að það er áfram gert ráð fyrir þeirri meginreglu að einstaklingur sem hefur öðlast rétt til tryggingabóta í einu aðildarríki e s b skuli ekki glata þeim rétti sínum við flutning til annars aðildarríkis reglurnar fela hins vegar alls ekki í sér samræmingu á almannatryggingalöggjöf aðildarríkjanna mikilvægt nýmæli felst meðal annars í rýmkun gildissvið reglnanna þar sem reglugerðin tekur ekki einungis til einstaklinga sem eru tryggðir í aðildarríki hafa verið á vinnumarkaði heldur sömuleiðis til einstaklinga sem eru tryggðir í aðildarríki en sem hafa ekki verið á vinnumarkaði með reglugerð níu hundruð áttatíu og átta tvö þúsund og níu e b um samræmingu almannatryggingakerfa og um að ákveða efni viðaukanna við hana þá er breytt viðaukum við reglugerð e b númer átta hundruð áttatíu og þrjú tvö þúsund og fjögur reglugerðin númer níu hundruð áttatíu og sjö tvö þúsund og níu sem ég gat um hér í upphafi míns máls kveður á um nánari framkvæmd reglugerðar e b númer átta hundruð áttatíu og þrjú tvö þúsund og fjögur upp er sett aukið samstarf milli almannatryggingastofnana til að tryggja að þeir sem rétt eiga geti notið réttinda sinna þannig er meðal annars kveðið á um að skipti á upplýsingum á milli stofnana skuli fara fram með rafrænum hætti í ákvörðunum og sömuleiðis tilmælum framkvæmdaráðs um samræmingu almannatryggingakerfa er svo að finna nánari verklagsreglur sem varða samstarf milli almannatryggingakerfa og tilmæli um nánari útfærslu á reglum um rétt til almannatrygginga allt kallar þetta vitaskuld á lagabreytingar á fleiri en einum lagabálki þannig verður breytt lögum númer hundrað og tólf tvö þúsund og átta um sjúkratryggingar lögum númer hundrað tvö þúsund og sjö um almannatryggingar lögum númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex um atvinnuleysistryggingar og loks lögum númer níutíu og fimm tvö þúsund um fæðingar og foreldraorlof velferðarráðherra hæstvirtur leggur fram frumvörp til breytinga á þeim lagabálkum sem ég taldi upp á því þingi sem nú stendur herra forseti nú hef ég lokið við gera grein fyrir þessari þingsályktunartillögu og legg til að þegar umræðu um hana lýkur verði henni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar